Monsieur le Président, deux observations seulement avant ce Conseil européen qui est destiné à fixer les finances de l'Union pour les sept prochaines années.

Verhofstadt, pour le groupe libéral, demander à cor et à cri des ressources propres pour l'Union, c'est à dire car il faut appeler les choses par leur nom un nouvel impôt européen.

Mais vous n'avez cessé d'approuver les politiques qui ont constamment abaissé ces droits de douane, provoquant ainsi un libre échange au niveau mondial, qui n'a rien à voir avec le libre échange qui était prévu initialement, entre pays européens seulement, à l'intérieur d'un marché protégé.

On veut financer la démocratie et la liberté dans les États du sud de la Méditerranée. C'est très louable mais ne faudrait il pas commencer par ce Parlement et par ne pas vouloir priver les groupes de la minorité des droits que se reconnaissent les groupes de la majorité, ainsi que le font M.